Ahora, los bastones del ejército, los subsidios alienantes de la renta y de hidrocarburos y el trauma de una sangrienta guerra civil ya no tienen efecto. Un pueblo entero ha roto el miedo, la vergüenza y la sumisión para apoderarse de su destino. Pero, una vez más, constatamos el silencio total y una cierta ceguera por parte de Bruselas. Señor comisario, entre la indiferencia y la interferencia hay un camino medio que debe seguir Europa el apoyo respetuoso, entusiasta y fraternal para un pueblo que se está despertando. La UE debe finalmente escuchar las demandas de la calle argelina y estar lista para apoyar sus solicitudes de transición democrática, apertura del espacio público y una gobernanza basada en los derechos humanos y la dignidad de todos y todas. Hay que apoyar a las calles de Argel, Orán y Constantina para iniciar un verdadero proceso de transición democrática y evitar una simple sustitución en falso del poder actual.